Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Moral sem se na podlagi do sedaj razprave vseeno še oglasiti, kajti nekatere zadeve, jih je potrebno še enkrat zelo jasno in eksplicitno izpostaviti. Sam zakon in verjamem, da tudi namen pripravljavca zakona je, da se v marsikateri zadevi dokaj solidno in tudi z dobrim namenom te določbe sledijo ustavni določbi, nikakor pa ne morem razumeti, da je s strani predlagalca se pa dopušča, da ne oziraje se oziroma se tudi soglaša, da so v postopkih amandmajev, v neki smeri se je razširil ta nabor členov, da ne govorim potem še najverjetneje, morda so to močne interesne skupine, ki bi želele na tak ali drugačen vplivati, na tak ali drugačen način želele vplivati, da se v bistvu ta zakon nikakor ne sprovede, v tisti želji, predvsem v interesu teh tako imenovanih sto tisoč vlagateljev ali imetnikov vrednostnih papirjev. Tudi zakonodajno-pravna služba je zelo jasno zapisala, da v nobenem primeru se ne sme razločevati imetnike vrednostnih papirjev. Razredi so tisti, ki v neki smeri pogojujejo. In preprosto ne morem razumeti, da se je dopustilo, da se še iz te razprave do do sedaj praktično, opredelilo posamezne določbe, ki prav kličejo po tem in opozarjajo nas poslance, vsaj nekatere, da pač je zakon, ki v primeru, da se bo sprejel, dobesedno bo po hitrem postopku, spet na ustavnem sodišču. In upam si trditi, da to je posmeh nam, kajti ustavno sodišče bo moralo spet odločati o isti zadevi, kar je nenavadno. Res je, da v razpravi se je izkazalo, da imamo poslanci različen pogled in si različno razlagamo samo ustavno odločbo in zato jo preprosto moram še enkrat, ker ni bilo decidirano, razen pač kako si vsak po svoje razlaga, tudi prebral. Ustavno sodišče je v odločbi leta dva šestnajst ugotovilo obstoj protiustavne pravne praznine v Zakonu o bančništvu zaradi odsotnosti posebnih procesnih pravil za odškodninske spore imetnikov izbrisanih ali konvertiranih, kvalificiranih pravic proti Banki Slovenije. Ugotovilo je, da je bilo sodno varstvo zaradi razlogov navedenih v sto dvajset in sto petindvajset točki obrazložitve ustavnega sodišča neučinkovito. Zato je naložilo zakonodajalcu, se pravi, nam, državnemu zboru, sprejem posebnih v naravi spornih razmerij prilagojenih pravil pravdnega postopka. O tem ni sploh praktično bilo govora in tukaj nima nobene zveze ne ZUJF ne preteklost, leto dva tisoč trinajst in podobno. Razumem, to je pač politična razprava, ki je sestavni del dela poslancev. In ravno iz te ugotovitve, kaj je ustavno sodišče odločilo, preprosto sploh ne vidim, kako je lahko prišel člen tria do trib praktično v ta zakon. Na podlagi katere usmeritve ustavnega sodišča? Ko je pa ustavno sodišče predlagalo ravno zaradi tega, da je enakomerno obremenitev sodišč, da se spoštuje hitrost postopka relativno ob pravičnosti in podobno. Ne, o tem pa praktično ni nobenega govora ali posluha, da bi temu sledili in se trmasto vztraja na sodišču v Mariboru, za katero po nekih zapisih, kolikor sem uspel videti, je ena od obrazložitev vrhovnega sodišča, da je zaradi statističnega popravka dela sodišča je dobro, da je ta pripad v Mariboru. Vemo pa nekaj, da tovrstni spori so v kategoriji izredne zahtevnosti po vsebini in tudi edino sodišče v Sloveniji, ki se vsaj kolikor toliko s tem ukvarja, je ljubljansko sodišče in sami priznavajo, da tudi v takih primerih to ni tako enostaven zalogaj, kar posledično lahko sklepam kot poslanec, da je že ta določba v zakonu, zato da se ne rešuje tistih sto tisoč ali tistih nekaj deset, ki predstavljajo večino, recimo temu tako imenovani izbrisancih, predvsem z namenom, da se postopek zavlačuje. Tako da ne morem razumeti predvsem razmišljanje, da se stališče zakonodajno-pravne službe praktično negira ali ne upošteva. Sam se zavedam, da je zakonodajno-pravna služba organ ali enota v sklopu državnega zbora, ki je v izključno pomoč nam poslancem, če imamo kakršnekoli dileme in probleme v zvezi z neko pravno razlago tolmačenjem in podobno. Tudi sam sem na stališču, da ni obvezno biti na njihovem stališču. Če pa zakonodajno-pravna služba decidirano zapiše, da določena ureditev dobesedno kliče po neustavnosti, potem pa mislim, da za nas poslance v takih primerih in tako zapisana določba pa bi morala biti dovolj rdeči znak, da se začnemo tudi nekoliko drugače pogovarjati. Tako da ko sem že ravno pri, teh členih tria do trid, zakonodajno-pravna služba je dosledno sledila ustavni odločbi in je zelo jasno zapisala, da namen pravne ureditve naj bi bilo sodno varstvo vseh nekdanjih kvalificiranih obveznosti in tisto, kar nas zavezuje, vsaj osebno tako gledam, stališče zakonodajno-pravne službe pa je naslednje: "Zakonodajalec se mora izogniti očitku arbitrarnega razlikovanja med imetniki kvalificiranih obveznosti in tako naprej ..." In ravno v tem delu nas opozarja, da kršitev tega načela praktično predstavlja kršitev štirinajstega člena ustave. In tukaj moram priznati, da ne razumem razmišljanje, da se ne pogovarjamo o tovrstni vsebini, ampak se pogovarjamo o tej tako imenovani socialni sferi. In ko smo pri socialni sferi, je zakonodajno-pravna služba šla še korak dalje in jaz moram priznati, da sem hvaležen za njihovo poglobljeno analizo in tudi zapis. In tukaj moram priznati, da kljub temu, da vas malce morim, ker najverjetneje vsi niste prebrali njihovo stališče in ga bom prebral glede tria do tretjid člen: "Predlagana ureditev s tem, ko zavezuje k izplačilu pavšalnega nadomestila Banko Slovenije ob enem pa iz nje izhaja, da gre za ukrep socialne politike, ki je v domeni države in je namenjen reševanju socialnih posledic tudi zaradi povrnitve zaupanja v finančni sistem, in da gre za izplačilo, ki ni vezano na odškodninsko odgovornost po določilih ustavnega sodišča neposredno krši prepoved denarnega financiranja." Tako da moram priznati, da ne razumem določena razmišljanja, ki se pojavljajo pri poslancih in to je tisto, kar želim izpostaviti. Mi potrebujemo zakon in smo dolžni in tudi v prejšnjem mandatu vlada bi morala tovrstno zadevo. Odgovornost, kdo pa sploh odgovarja danes, na izvršilni ali zakonodajni veji oblasti? Morda mi, ko ne prideš na volitvah v nov poslanski mandat. Ampak tovrstne zadeve, ki je, kot je bilo že v razpravi rečeno, se pogovarjamo najmanj o milijardi evrov, in ko je bilo malce tako, iz strani rečeno, kdo bo to plačal, vedno bolj se nagibam k temu, da najverjetneje, tudi če v tovrstnih zakonskih določbah, po takem in drugačnem načinu, da je sprejeto, Banka Slovenije, v čigavi lasti je, kakšen subjekt pa je Banka Slovenije. Na koncu gre to spet na davkoplačevalce. Tako da z vso resnostjo, tukaj ne bi z levo roko človek, umaknil, je rekel, samo da je zakon sprejet in podobno, ga pa potrebujemo in tukaj pričakujem, da se v tovrstnih ali podobnih zadevah, pripravljavci zakona resno zavedajo opozoril. Hvala lepa.